Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Vor etwa drei Jahren hat nur wenige Meter von hier der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein maßgebliches Urteil über das Verhältnis von Strafverfolgungsinteressen und dem Menschenrecht auf Familien und Privatleben gefällt. Im Fall Marper gegen das Vereinigte Königreich stellte das Gericht klar, dass das anlasslose Ansammeln von personenbezogenen Daten in staatlichen Datenbanken ohne klaren Beleg für die Notwendigkeit und ohne engste Grenzen rechtswidrig ist. Vor zwei Jahren hat nur wenige Kilometer von hier das deutsche Bundesverfassungsgericht über die Vorratsspeicherung von Telekommunikationsdaten geurteilt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Verpflichtung privater Unternehmen zur anlasslosen Speicherung von personenbezogenen Daten selbst über wenige Monate nur unter außergewöhnlichsten Umständen gerechtfertigt sein kann. Kurz darauf hat dieses Europäische Parlament sich geweigert, ein Abkommen abzustimmen, das offensichtlich diesen Kriterien nicht annähernd entspricht.

Wir haben außerdem deutlich gemacht, dass eine Rasterfahndung, profiling von Informationen nicht erlaubt sein darf. Liebe Frau Malmström, in diesem Abkommen, mit dieser Maßnahme werden alle Daten verwendet und verarbeitet. Es wird nicht nur auf einzelne Daten zugegriffen, sondern alle werden verarbeitet.

Schämen Sie sich nicht, offensichtlich Recht zu brechen?

Das ist doch absurd! Es geht hier doch nicht um die Frage, ob die USA selbst entscheiden dürfen, welche Maßnahmen sie ergreifen oder nicht, sondern es geht um die Frage, ob wir als Europäer sie legitimieren oder nicht. Da muss ich ehrlich sagen Das können wir nicht legitimieren. Besonders viele Bürgerinnen und Bürger werden heute echt enttäuscht sein, wenn das Europäische Parlament nach 10 Jahren Auseinandersetzung diesem Abkommen, das immer noch genau die gleichen Regelungen vorsieht, zustimmt. Deswegen kann ich Ihnen nur raten Retten Sie die Ehre des Parlaments und stimmen Sie mit